Autor rezolucji słusznie zauważa, iż zacieśnienie naszych stosunków ze wszystkimi państwami Azji Środkowej w oparciu o wspólnie wyznawane wartości leży w istotnym interesie strategicznym, politycznym i gospodarczym Unii Europejskiej. Należy poprzeć to stanowisko, choć jednocześnie trzeba zdawać sobie w pełni sprawę z tego, jak trudno jest sformułować naszą wspólną politykę wobec regionu tak wielowymiarowego, walczącego z problemami odziedziczonym po okresie sowieckim, balansującego między Rosją, Chinami i Zachodem, w którym wzajemne stosunki między poszczególnymi państwami są ogólnie złe ze względu na spory dotyczące granic i zasobów. Nie można jednak zgodzić się z lansowaną w raporcie tezą, że jednym z priorytetów w formułowaniu nowej strategii dla regionu powinno być zwiększenie pomocy makrofinansowej przy czym brak w raporcie wskazań konkretnych źródeł takiego dodatkowego finansowania. Ponadto uważam, że w zbyt małym stopniu uwydatniono pozytywną, stabilizującą rolę Kazachstanu w całym regionie. Chociażby od Turkmenistanu oddziela go przepaść w jakości współpracy z Unią Europejską i przestrzeganiu praw człowieka, także po ostatnich zmianach prawnych, o których wspomniano w raporcie. W tym miejscu pragnę wspomnieć o owocnej współpracy Polski z rządem w Kazachstanie w zakresie repatriacji Polaków potomków zesłańców zamieszkujących tę republikę, wymiany młodzieży w ramach programów edukacyjnych czy też rozwijającej się współpracy gospodarczej.